C'est pour cela que nous défendons la mise en place d'une nouvelle catégorie de régions intermédiaires dans l'attribution des fonds, ainsi que l'application de nouveaux indicateurs de développement, des indicateurs de justice sociale, de bien être, de justice environnementale.

Par souci d'équité, la politique de cohésion doit aussi s'attaquer aux inégalités infrarégionales de développement pour redonner du sens au mot cohésion, c'est à dire cette solidarité qui est la valeur ajoutée de l'Union européenne. Pour cela, elle doit mette l'accent sur les inégalités, notamment au sein des zones urbaines, qui sont particulièrement touchées par de nouveaux défis sociaux, environnementaux et cela est immense. Améliorer l'attractivité et l'environnement de ces territoires discriminés, c'est redonner confiance à leurs habitants. C'est aussi promouvoir une nouvelle ville durable, désirable pour tous, un modèle qui répond aux défis écologiques, énergétiques, sociodémographiques, mais qui remet le cadre de vie et le bien être des habitants au centre des préoccupations. Je termine par un message clair après 2013, la politique de cohésion doit disposer de ressources nécessaires et stables pour pouvoir exister.